We hebben al te vaak onze ogen gesloten en gedacht het is maar geweld in Afrika. Nu, collega's, hebben we de mogelijkheid om een bloedbad te vermijden.